Elnök Úr, Miniszterelnök Úr, Biztos Úr, Képviselőtársaim!

Elég, ha csak a kohéziós politikát érintő költségvetési tervekre gondolunk. Tisztelt Képviselőtársaim!

Elfogadhatatlan a kohéziós támogatások jelentős csökkentése. Elfogadhatatlan, mert a kohéziós politika az európai együttműködés egyik legfontosabb pillére. Azok a szempontok pedig, amelyek miatt létrejött, ma érvényesebbek, mint valaha. Nem engedhetjük meg, hogy a fejlettségi különbségek aláássák az európai együttműködést. Nem támogathatjuk azt, hogy rövid távú könyvelői szempontok felülírják a hosszú távú szolidaritást. Nem támogathatjuk, mert ma, amikor az Unió történetének egyik legsúlyosabb válásgát éli meg a tagállamok közötti szolidaritás fenntartása alapvető fontosságú. Tisztelt Képviselőtársaim!